sjötíu tvö þúsund og tólf um loftslagsmál í fjórtándu grein laganna er kveðið á um heimild til að setja starfsstöðvar með litla losun gróðurhúsalofttegunda og lítið uppsett afl utan gildissviðs viðskiptakerfis e s b með losunarheimildir tímabilið tvö þúsund og þrettán til tvö þúsund tuttugu tilgangurinn er að draga úr stjórnsýslubyrði lítilla losenda án þess þó að mismuna fyrirtækjum í samkeppnislegu tilliti heimildin nær til þeirra starfsstöðva sem hafa losun undir tuttugu og fimm þúsund tonnum af koldíoxíðsígildum á ári og ef brennsla er hluti af starfseminni áður uppsett afl stöðvarinnar að vera undir þrjátíu og fimm mega vöttum á ári fjögur fyrirtæki og starfsstöðvar eru undanþegin gildissviði viðskiptakerfis e s b með losunarheimildir samkvæmt greininni það eru steinull h f á sauðárkróki hb grandi akranesi og starfsstöðvar ísfélags vestmannaeyja í vestmannaeyjum og á þórshöfn gert er ráð fyrir því í lögunum að þær starfsstöðvar sem eru undanþegnar gildissviði viðskiptakerfis e s b skuli greiða losunargjald í samræmi við losun gróðurhúsalofttegunda frá viðkomandi starfsstöð á undangengnu ári losunargjald skal þó aðeins greitt af þeirri losun sem er umfram þann fjölda tonna sem starfsstöðin hefði fengið úthlutað endurgjaldslaust hefði hún fallið undir viðskiptakerfi e s b með losunarheimildir í ljósi þess að losunargjaldið hefur á sér einkenni skatts er nauðsynleg að mæla um fyrir fjárhæð gjaldsins í lögum losunargjaldið sem rennur í ríkissjóð skal jafngilda meðalverði losunarheimilda á evrópska efnahagssvæðinu eins og það er á árstímabili sem lýkur þrítugasta og fyrsta ágúst árið áður en hin gjaldskylda losun á sér stað með öðrum orðum skal losunarheimilda á evrópska efnahagssvæðinu tímabilið fyrsta september tvö þúsund og tólf til þrítugasta og fyrsta ágúst tvö þúsund og þrettán samið var við kpmg um að útbúa skýrslu um meðalverð losunarheimilda á framangreindu tímabili við gerð skýrslunnar studdist kpmg við gögn af eru og eftirmarkaði fimm mismunandi kauphalla í henni kemur fram að meðalverð losunarheimilda á fyrrgreindu tímabili hafi verið fimm komma fjörutíu og fjórar evrur á hvert tonn af koldíoxíði eða sem nemur átta hundruð níutíu og tveimur íslenskum krónum þetta er lækkun frá fyrra ári til losunargjald samkvæmt fjórtándu grein laga númer sjötíu tvö

sjötíu tvö þúsund og þrettán um loftslagsmál verði breytt þannig að fjárhæð losunargjalds fyrir árið tvö þúsund og fjórtán nemi átta hundruð níutíu og tvær krónur fyrir hvert tonn gjaldskyldrar losunar